Výsledky samitu ma upokojili, lebo sa zdá, že budúci rast Európy je istý.

Z nich polovicu dá Európska investičná banka a tú druhú nájdeme v štrukturálnych fondoch.

Napríklad Írsko napriek prebiehajúcim reformám nebude môcť požiadať o prostriedky z Európskej investičnej banky, lebo jeho rating a rating írskych bánk nespĺňa podmienky pre pôžičky.

No horšie je, že všetky uvažované prostriedky pre naštartovanie rastu sú určené na projekty so spolufinancovaním. Teda, že sa ráta s finančným príspevkom členských štátov alebo súkromných investorov, napríklad bánk. Pritom práve členské štáty a bankový sektor majú dnes s financovaním najväčší problém. Pán predseda Európskej komisie, chcela by som Vás preto požiadať, aby ste ešte raz potvrdili, že lepšia budúcnosť Európskej únie je už na dohľad. Lebo ak nie je, potom celý pakt pre rast je len symbolickým gestom a myslím si, že zodpovední európski politici by nemali robiť gestá, ale hľadať reálne riešenie problémov.